Chtěl bych poděkovat kolegům za diskusi a zároveň říct, že si všichni velmi dobře uvědomujeme a celá debata ohledně příprav byla o tom že samozřejmě desetina původní částky je velký problém, ale na druhé straně si uvědomujeme, že to je impuls, startovací podnět, abychom jednou dosáhli toho, o čem hovořil pan kolega Hökmark, abychom hovořili o terabitech a hovořili o těch maximálních rychlostech a nejvyšší technologii. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, protože to skutečně nebylo jednoduché, uvědomujeme si, jak je snížení na jednu desetinu složité projednat v Evropském parlamentu se všemi představami i vizemi. Já věřím, že naši kolegové nebo možná my sami posuneme ještě dál tento začátek a věřím, že myšlenka paní komisařky Kroesové se za čas ukáže jako velmi dobrá a skutečně se ta nejvyšší technologie v oblasti broadbandu stane v Evropě